que presenta al profesor una redacción de alta calidad en su contenido, su vocabulario, su ortografía y su sintaxis, con un pequeño borrón de tinta en la última línea, y le suspenden.

Yo quiero agradecer a sus Señorías sus amables palabras y, ya que hemos hablado de precedentes, ¿es o no es un magnífico precedente que todos los elementos esenciales de esos instrumentos estén en este acuerdo transitorio bajo codecisión? ¿Es o no es una excelente señal para el futuro que en este acuerdo transitorio el Consejo nos ofrezca una declaración política, por la que se compromete a considerar adecuadamente el uso de actos delegados en futuros instrumentos de financiación? Por consiguiente, cuando se habla de cuestiones estratégicas, yo creo que, estratégicamente, con este acuerdo hemos dado un interesante paso adelante. Por supuesto, cuando la Comisión se sienta a negociar con cada país concreto exportador de bananas cómo se va a gastar en ese país el dinero que se ha decidido, bajo control del Parlamento, según sus criterios y sus prioridades, en ese momento los Estados miembros tienen algo que decir de acuerdo con el antiguo procedimiento. Pero me parece que exigir que los Estados miembros queden excluidos de ese último paso final concreto era apurar un poco la suerte. Por consiguiente, teniendo en cuenta que hay pasos adelante y teniendo en cuenta que las consecuencias políticas y sociales de un fracaso serían muy negativas, me reitero en mi posición de solicitar a la Cámara...